finanziellen Mittel haben und auch dass der Fortschritt sich finanziell in einem entsprechenden Rahmen hält. Allerdings halte ich es für außerordentlich problematisch, dass dann, wenn wir ein gemeinsam definiertes Projekt der Mitgliedstaaten haben, das die Mitgliedstaaten im Rat beschlossen haben, der Rat im selben Atemzug beschlossen hat, dass er die Forschungsmittel erhöhen und die finanzielle Ausstattung der Forschung erweitern möchte, wodurch die Problematik entsteht, dass tatsächlich der siebte Forschungsrahmenplan gekürzt werden soll zugunsten des ITER. Das war nicht das, was eigentlich vonseiten der Mitgliedstaaten ursprünglich beschlossen worden ist. Man hatte im Trilog eine gemeinsame Einigung erreicht, und ich bewundere unseren Berichterstatter, der mit einer Engelsgeduld versucht hat, diese Verhandlungen voranzutreiben.

ist eine Art und Weise, sich darzustellen in dieser Welt, die uns schlicht und einfach blamiert. Entweder wir betrachten ITER wirklich als wichtiges Projekt, und das Parlament ist willens dazu. Aber dann sollten die Mitgliedstaaten auch zu dem, was sie selbst beschlossen haben, eigene Vorschläge für eine sinnvolle Finanzierung machen, ohne dass dabei die Forschung wieder beeinträchtigt wird.